Mówiliśmy o tym, żeby ten program zrealizować w sposób ambitny, najlepszy jak można, a także szybko.

Chcemy, żeby pieniądze, na przykład na innowacje społeczne, na opiekę nad starszymi, telemedycynę itp. płynęły jak najszybciej do naszych uczelni, naszego przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw.

Bo dzięki temu ludzie zrozumieją łatwiej, co to znaczy bezemisyjne miasto, walka z rakiem.

Ważne jest, aby Europejska Rada Innowacji, którą wprowadza ten program, miała w przyszłości równy sukces jak Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Bo nie zapominamy o starych rozwiązaniach, które powinniśmy kontynuować. I wreszcie ważne jest, że rozszerzamy ten program w miarę możności poprzez specjalne środki finansowe na kraje, które dzisiaj nie korzystają mocno z tego programu, takie kraje jak Polska.

Gratuluję więc panu komisarzowi, prezydencji rumuńskiej oraz moim koleżankom i kolegom z Parlamentu Europejskiego.